und die Möglichkeit, auf der Basis des Cotonou Abkommens notwendige Investitionen im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen und der öffentlichen Infrastruktur mit IB Krediten zu unterstützen.

Bei der ersten Revision des Cotonou Abkommens wurde die politische Dimension aufgenommen, jetzt geht es um die parlamentarische Dimension, deshalb ist es für uns nicht nachvollziehbar, die Sitzung der AKP Versammlung auf eine Tagung im Jahr zu reduzieren.